Herr Präsident, Hohe Beauftragte, verehrte Vizepräsidentin, Kolleginnen und Kollegen!

Wir müssen sehen, dass in diesen zweieinhalb Jahren des Aufbaus unglaublich viel erreicht worden ist.

Auch, weil da Ängste sind, etwas zu verlieren.

Wir sehen aber auch, dass im Bereich des Rates die Dinge nicht vorangehen.

Es kann nicht sein, dass die Mitgliedstaaten, die 30 des Personals stellen sollen, die Generäle stellen, und die Gemeinschaftsdienste stellen dann die Soldaten. Das muss auf allen Ebenen gleichermaßen gemacht werden, um die entsprechenden Kontrollen zu haben. Da müssen auch Möglichkeiten geschaffen werden, Brücken zu überwinden, die die Arbeitsfähigkeit innerhalb der Delegationen, der Botschaften verbessern Fragen, die dann natürlich auch mit Kontrolle zu tun haben. Aber es muss auch die Handlungsfähigkeit dabei gesehen werden.

All dies ist erfunden worden, um gemeinschaftliches Handeln und Kohärenz zu haben, und nicht die alten Spielstückchen der unterschiedlichen Interessen der Institutionen zu betreiben.

Sie selbst wollen ja nach diesen zweieinhalb Jahren einen Bericht vorlegen. Wir hoffen, dass unser Papier, das ich dankenswerterweise mit Herrn Gualtieri bearbeiten durfte, Ihnen Hilfestellung und Anregungen gibt, zu diesen Vorschlägen zu kommen, so wie das ja auch von den Mitgliedstaaten kommt.